Beitrittsperspektive für die Staaten des Westbalkan, das kann gar nicht oft genug betont werden.

Darum ist diese Beitrittsperspektive, diese europäische Perspektive, für diese Region besonders bedeutsam.